Ich unterstütze es voll und ganz, was Sie gesagt haben, und ich denke, wir sollten auch durchaus hervorheben, was die Europäische Union im Bereich der Beseitigung dieser Waffen getan hat. Kriege und Bürgerkriege sind immer das worst case Szenario, vor allen Dingen für die betroffenen Menschen. Aber innerhalb dieses worst case Szenarios gibt es dann eben noch eine Art von perfideren Waffen, wie eben diese Streumunition, die ganz besonders und langanhaltend ihre vernichtenden Wirkungen erzielt. Deswegen ist es wichtig, dass wir zum einen jetzt zum 1. August feststellen können, dass diese Konvention in Kraft tritt, und zum anderen ist es der richtige Anlass, dass das Europäische Parlament insbesondere dazu beiträgt, dass wir im eigenen Haus für Ordnung sorgen, und das heißt dann eben konkret, dass wir diejenigen Mitgliedstaaten auffordern, die diese Konvention bisher entweder noch nicht unterzeichnet oder noch nicht ratifiziert haben,